Ik ben een Nederlandse vertegenwoordiger in het Parlement en ik kom even terug op de gevolgen van het niet doorgaan van de overeenkomst met Marokko in zo'n laat stadium.